Der Amazonas brennt, und jede Minute stirbt ein Stück der grünen Lunge unseres Planeten. Brasiliens rechtsextremer Präsident Bolsonaro legt mit seiner Politik gegen das Pariser Klimaabkommen, gegen Menschenrechte und gegen Indigene die Lunte für die zerstörerischen Brände im Amazonas. Doch auch die europäische Politik trägt Verantwortung.

Für diese wahnsinnigen Größenordnungen wird jeden Tag kostbarer Regenwald gerodet. Die Erde steht in Flammen, und wir zündeln weiter, denn das Mercosur Abkommen ist ein Brandbeschleuniger. Noch mehr Rindfleisch, noch mehr Ethanol das bedeutet noch mehr Abholzung und noch mehr Brände im Amazonas.

Wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen für unseren Planeten und für unser Klima. Die Proteste auf der Straße, zum Beispiel der globale Klimastreik diese Woche, zeigen doch, dass wir als Parlament Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen Mercosur stoppen, und wir müssen unsere Lieferketten freihalten von Entwaldung, von Menschenrechtsverletzung und von Ausbeutung. Wir haben hier im Parlament die Möglichkeit, Globalisierung gerecht zu gestalten.